Meine Fraktion kritisiert die Ergebnisse der Ratstagung als unzureichend. Erstens zur Wirtschaftspolitik. Was wir von den beschlossenen Vorgaben im Bereich der Wirtschaftspolitik halten, haben wir in der vergangenen Woche in einer Anhörung artikuliert. Was gebraucht wird, ist die Überwindung neoliberaler Profit und Wettbewerbsfixierung, wie sie an den Begrifflichkeiten wie Flexicurity, Anpassung des Rentenalters usw.

Notwendig ist aus unserer Sicht eine demokratisch legitimierte und kontrollierte wirtschaftspolitische Steuerung, die Steuer Lohn und Umweltdumping durch entsprechende gemeinsame Mindeststandards verhindert, die eine wirksame Regulierung der Finanzmärkte sicherstellt, und die es verbietet, Gewinne zu privatisieren, aber Risiken gleichzeitig der Allgemeinheit aufzubürden. Zum zweiten Punkt südliche Nachbarschaft Libyen. In Nordafrika, besonders in Libyen, haben sich die EU Mitgliedstaaten in eine makabre Situation gebracht.

Er wird dafür von NATO Truppen beschossen, angeblich um die Kämpfer für Freiheit und Demokratie zu schützen, die ebenfalls europäische und US amerikanische Waffen einsetzen. Ich frage mich Was ist der vorhandene Ehrenkodex gegen Waffenhandel wert, wenn eine solche Situation möglich ist? Wo ist die Unterstützung für Freiheit, Menschenrechte und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, wenn es konkret wird wie in Lampedusa, wo täglich Hunderte Flüchtlinge aus Nordafrika eintreffen? Ich fürchte, auch mit dem schnell zusammengeschriebenen neuen Nachbarschaftskonzept bleibt es mehrheitlich bei europäischer Interessenpolitik statt angemessener Orientierung auf die Bedürfnisse der Partnerländer. Zum dritten Punkt Japan.

Auch hier ist kein kohärenter europäischer Ansatz erkennbar, wenigstens was Sicherheitskontrollen, also die sogenannten Stresstests angeht.